Arlacchi pour l'atmosphère constructive dans laquelle nous avons travaillé. Ce rapport propose une analyse très honnête, très juste des lacunes de l'intervention internationale en Afghanistan depuis 2001. Nous en approuvons le message clé il n'y aura pas d'issue militaire.

La guerre coûte en vies humaines tant parmi les soldats qu'au sein de la population, la guerre ne fait que renforcer les talibans.

Ce qu'attendent les Afghans, c'est un véritable investissement dans le développement de leur pays, dans l'aide à la bonne gouvernance, dans la construction d'un système judiciaire. Le problème des droits fondamentaux et, en premier lieu, des droits des femmes, reste entier. Le très récent rapport de la mission des Nations unies en Afghanistan révèle l'incapacité du gouvernement afghan à protéger pleinement les droits des femmes et des filles. Je cite Tant que les femmes et les filles sont soumises à des pratiques qui leur nuisent, les dégradent et les privent de leurs droits, peu de progrès significatifs et durables peuvent être faits en Afghanistan. Pour garantir les droits des femmes afghanes, il faut non seulement des garanties juridiques et constitutionnelles sur le papier, mais le plus important c'est encore leur application rapide et adéquate. L'Assemblée nationale n'a que peu d'influence dans le pays, l'essentiel du pouvoir étant concentré dans les mains du président Karzaï. S'il n'est pas trop tard, un soutien sans faille, pour renforcer la démocratie et l'état de droit, doit venir de l'Union européenne aux diverses institutions et, en particulier, au parlement qui vient d'être élu.